Dovolte mi vyjádřit potěšení ze skutečnosti, že řada nových prvků, které jsem zavedla ve zprávě o Evropském rozvojovém fondu za rok 2013, se stává integrální součástí textu absolutoria. Ať už se jedná o pohled zaměřený na výsledek a výkonnost nebo vyvozování závěrů a formulace doporučení pro příští období.

Nicméně připouštím, že ona realita se stále mění, a to poměrně výrazně, i v portfoliu aktivit Evropského rozvojového fondu. Stejně jako navrhuji v případě absolutoria za hospodaření Evropské komise, i Evropský rozvojový fond by měl vyhodnotit, zda jsou jeho prostředky zaměřeny na skutečné priority. Podle mého názoru se aktuálně jedná o dvě hlavní oblasti problematiku migrace a ochranu před teroristickými riziky. Jejich nezvládnutí může ohrozit veškeré další rozvojové aktivity podporované ze strany Evropské unie. Omezené zdroje je nutno cíleně alokovat tam, kde je identifikován největší přínos pro země, kterým jsou určeny, a zároveň ku prospěchu Evropy, její celistvosti, rozvoje a budoucí existence stojící na hodnotách, na nichž byla evropská integrace před téměř sedmdesáti lety založena. Uchovejme tyto hodnoty i pro příští generace, neboť jejich význam časem neslábne, ale naopak roste.